Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben bei den Entlastungsberichten ein Problem, nämlich dass mehr und mehr Fraktionen und Kolleginnen und Kollegen diesen Entlastungsbericht dazu benutzen, Dinge, die nicht im engeren Sinn mit dem Finanzgebaren der Kommission zu tun haben, zum Gegenstand dieses Berichts zu machen.

Es ist aber auch ein politisches Problem, weil es uns als Fraktion dazu gezwungen hat, Anträge aus diesem Grunde abzulehnen bzw. uns zu enthalten, denen wir inhaltlich sonst zugestimmt hätten.